Gospodine predsjedavajući, slažem se da svaka država članica ima suvereno pravo uvjete stjecanja svog državljanstva i da se institucije Europske unije tu nemaju pravo miješati. No članstvo u Schengenskom prostoru znači i veliku odgovornost i obveze, naročito za članice na vanjskim granicama Unije. Odluke pojedinih članica u području politike stjecanja državljanstva postaju tako potencijalan problem svih članica zone pa unilateralni potezi ne bi trebali biti poželjni. Stoga smatram da kao što svaka država članica ima suvereno pravo odlučiti kome ponuditi državljanstvo, ostale članice trebaju također imati suvereno pravo ograničiti pristup državljanima onih država članica koje prakticiraju prodaju državljanstva. S obzirom da nekolicina članica najavljuje ovakvu praksu, držim da bi bilo oportuno uvesti određene zaštitne mehanizme unutar schengenskog instrumenta koji će omogućiti uvođenje ograničenja prema državama koje trguju državljanstvima.